Wszyscy czekamy dziś na podpisanie umowy stowarzyszeniowej między Unią Europejską a Ukrainą. Główną przeszkodą jest nierozwiązana kwestia pani Tymoszenko. Musimy uważać, aby nie popełnić błędu w politycznej kalkulacji. Prezydent Janukowicz nie może polegać na oczywistym założeniu, że projekt ma strategiczne znaczenie i że nie można czynić całego narodu ukraińskiego zakładnikiem losu jednej osoby. Może się bowiem okazać, że niezwolnienie pani Tymoszenko jest dobrym pretekstem dla tych, którzy nie chcą narażać się interesom Kremla. Z kolei Unia Europejska musi pamiętać, że logika stowarzyszeniowa w przypadku podpisania umowy z pewnością spowoduje zwolnienie pani premier. Z drugiej strony, brak podpisania umowy spowoduje, że prezydent Janukowicz nie będzie miał wystarczającej motywacji do wypuszczenia pani Tymoszenko z więzienia. W ostatnich tygodniach przed Wilnem musimy o tym pamiętać. Nie zaostrzajmy warunków, nie bądźmy więźniami własnej argumentacji, trzymajmy kciuki za misję panów Kwaśniewskiego i Coxa. Podpisanie umowy będzie korzystne zarówno dla Unii, jak i dla Ukrainy.